vil byrja á því að þakka hæstvirtum heilbrigðisráðherra fyrir skýrslu sína um stöðu mála innan heilbrigðisþjónustunnar það var vonum seinna því að ég óskaði eftir utandagskrárumræðu fyrir rúmum hálfum mánuði síðan um ráðstöfun heilbrigðisráðherra að ná markmiðum fjárlaga árið tvö þúsund og níu um lækkun útgjalda í heilbrigðisþjónustunni ég vil því fagna því að þessi skýrsla skuli nú flutt en það er

og beinast með ómaklegum hætti að fyrrverandi heilbrigðisráðherra virðulegi forseti töluverð óvissa ríkir á heilbrigðisstofnunum landsins hún veldur óþægindum og óróleika meðal starfsfólks skilaboðin frá hæstvirtum nýjum heilbrigðisráðherra um hvert skuli stefna er óljós og misvísandi við sem höfum starfað innan heilbrigðisþjónustunnar og ekki síður þeir sem hafa notið þjónustu hennar vita hvað mikil verðmæti felast í þjónustunni og hve mikill mannauður er falinn í heilbrigðisstarfsfólki okkar með vísan í orðaval sem við þekkjum ef til vill of vel á síðari tímum má fullyrða að fjárfesting í heilsu er arðvænlegasta fjárfesting sem nokkurt samfélag getur staðið frammi fyrir við viljum öll standa vörð um íslenska heilbrigðisþjónustu og viljum henni vel það er á viðkvæmustu stundum í lífi okkar sem við leitum þangað og við viljum geta gengið að góðri og öruggri heilbrigðisþjónustu þar sem mannvirðing er höfð í fyrirrúmi því er sú staða sem við stöndum frammi fyrir þyngri en tárum taki af ástæðum sem við þekkjum vel stöndum við frammi fyrir niðurskurði á fjármagni til heilbrigðisþjónustunnar sem ekki verður undan skorast sá niðurskurður mun reyna á starfsmenn með ýmsum hætti

allar breytingar sem gerðar eru á heilbrigðisþjónustunni þurfa að taka mið af þessum mikilvægu gildum og að sjúklingurinn sé í fyrirrúmi það þarf að gæta þess að þarfir hans stjórni starfi innan heilbrigðisstofnana í stað þess að þjónusta við sjúklinga taki mið af starfsskipulagi og þörfum starfsmanna á þessu er ákveðin brotalöm og það tel ég að bæði starfsmenn og sjúklingar geti borið vitni um þess vegna verðum við að sjá tækifærin í breytingum því að þær fela í sér möguleika á að hugsa skipulag og starfsemi upp á nýtt þannig að þær verði til bóta mér er kunnugt um að leiðarljós breytinga á landspítala háskólasjúkrahúsi til að ná markmiðum fjárlaga er að skoða alla verkferla með hliðsjón af þörfum sjúklinga og það er vel og það er verðugt verkefni virðulegi forseti skömmu fyrir jól voru samþykkt fjárlög fyrir árið tvö þúsund og níu fjárlagafrumvarpið sem lagt var fram á haustdögum fól í sér að um hundrað tuttugu milljörðum króna yrði varið til rekstrar heilbrigðisþjónustunnar á yfirstandandi ári að teknu tilliti til sértekna við afgreiðslu fjárlaga var heilbrigðisyfirvöldum á hinn bóginn gert að skera niður um sjö milljarða króna sem eru mikil viðbrigði fyrir heilbrigðisþjónustuna sem samkvæmt tölum frá tímabilinu nítján hundruð níutíu og fimm til tvö þúsund og fimm óx um fimm prósent umfram vísitölu á ári hverju með samþykkt fjárlaga fengu heilbrigðisyfirvöld það verkefni að gera tillögur um nauðsynlegar aðgerðir og breytingar til að ná þessum markmiðum fjárlaga meginhugsunin var að standa vörð um grunnþjónustu heilbrigðisþjónustunnar og tryggja að allir hafi aðgang að sérhæfðri þjónustu jafnframt að leitast við að veita þjónustu á sem hagkvæmastan máta og nýta fjárfestingar í húsnæði tækjum og mannafla sem best vinna þurfti hratt til að geta hrint aðgerðum í framkvæmd þegar í fyrstu viku nýs árs lágu fyrir tillögur fyrrum heilbrigðisráðherra til að mæta kröfum fjárlaga og þær kynntar starfsfólki og almenningi mikilvægt er að benda á að tillögurnar voru unnar í nánu samstarfi við stjórnendur viðkomandi stofnana þvert á það sem núverandi heilbrigðisráðherra hefur haldið fram í kjölfarið fór fram yfirgripsmikil vinna í heilbrigðisstofnunum um allt land í því skyni að útfæra tillögurnar þessar tillögur voru svo til tilbúnar

að sönnu voru ekki allir sáttir við þessar tillögur það var heldur ekki við öðru að búast breytingar hafa tilhneigingu til að mæta andstöðu ekki síst ef þær þýða breytingu á starfsskipulagi starfsmannahaldi svo ekki sé minnst á breytingu á kjörum virðulegi forseti nú er komið fram í miðjan febrúar og starfsfólk heilbrigðisstofnana hefur unnið hörðum höndum að boðuðum skipulagsbreytingum stendur í óvissu hæstvirtur heilbrigðisráðherra hefur þegar tilkynnt að hann ætli að snúa við ákvörðunum fyrrverandi heilbrigðisráðherra þar á meðal skipulagsbreytingum á kragasjúkrahúsunum svokölluðu ég hlýt að spyrja hæstvirtan heilbrigðisráðherra hvort afturköllun hans á fyrirhuguðum skipulagsbreytingum á kragasjúkrahúsunum þýði að allur þungi niðurskurðar í sjúkrahúsþjónustu eigi að lenda á landspítalanum af því hefur starfsfólk spítalans áhyggjur og krefst svara hæstvirtur ráðherra það væri eins og blaut tuska framan í starfsfólk spítalans sem hefur náð undraverðum árangri í rekstri spítalans á síðasta ári ég spyr einnig hvort hæstvirtur heilbrigðisráðherra ætli með þessum ákvörðunum sínum að hætta að nota fullkomnustu skurðstofu landsins sem er á suðurnesjum láta hana vera ónotaða til framtíðar hæstvirtur heilbrigðisráðherra hefur þegar fellt niður innritunargjöld á sjúkrahús sem alþingi samþykkti með lagabreytingu fyrir jól og átti að nema um hundrað milljónir króna rök ráðherrans voru

hvað segir þá hæstvirtur heilbrigðisráðherra um sértekjur sjúkrahússins upp á tvö komma sjö milljarða króna en stór hluti þeirra eru komugjöld sjúklinga vegna þjónustu sem þeir sem leita á spítalanum án innlagnar er hæstvirtur heilbrigðisráðherra að leggja til að fella þessi gjöld niður og hvernig fellur það saman við markmið fjárlaga um sjö milljarða króna niðurskurð í heilbrigðisþjónustunni ég bendi á í því samhengi að komugjöld eða hlutur sjúklinga í kostnaði í heilbrigðisþjónustu er einna lægstur hér á landi innan o e c d fyndist ekki hæstvirtur ráðherra réttara að taka upp nýtt greiðsluþátttökukerfi sem var í þróun undir forustu péturs blöndals og fyrirhugað var að tæki gildi fyrsta apríl næstkomandi mér er sagt að hæstvirtur heilbrigðisráðherra hafi blásið það verkefni endanlega af á fundi á landspítalanum í vikunni ég tel að hæstvirtur ráðherra sé að gera stór mistök með þessu nýtt kerfi átti að tryggja aukið jafnræði í heilbrigðisútgjöldum heimilanna í landinu og koma í veg fyrir að yfir fimm hundruð fjölskyldur beri yfir tvö hundruð fimmtíu þúsund krónur álögur vegna heilbrigðisþjónustu eins og tölur frá árinu tvö þúsund og sjö bera með sér þá er að hann ætli að snúa við ákvörðun fyrrum heilbrigðisráðherra um breytingar á starfsemi st jósefsspítala í hafnarfirði það verður að segjast eins og er að það eru mjög eftirtektarverðar upplýsingar sem liggja fyrir um ofurlaun lækna á sjúkrahúsum eins og hæstvirtur heilbrigðisráðherra fór í gegnum þar sem læknar sem skila ríflega hálfri vinnu geti þegið greiðslur sem verktakar að nettóupphæð um tuttugu og fjórar milljónir króna á ári ég spyr hæstvirtur heilbrigðisráðherra hvað hann ætli að gera með athugasemdir ríkisendurskoðunar frá desember tvö þúsund og sjö en þar er meðal annars bent á verulega umframkeyrslu spítalans í rekstrarkostnaði sem meðal annars má rekja til vinnu lækna umfram heimilað ferli verka og læknisverkaeiningar það eru einnig eftirtektarverðar upplýsingar sem koma fram í athugasemdum ríkisendurskoðunar um samninga við lækna sjúkrahússins

þannig segir orðrétt í skýrslu ríkisendurskoðunar með leyfi forseta gerð er athugasemd við það að spítalinn tryggi læknum full laun í veikindum og greiði í námssjóð þeirra þar sem læknarnir eru allir verktakar við stofnunina og starfa flestir hjá eigin einkahlutafélögum verður að telja þessi ákvæði mjög óeðlileg og ekki í neinu samræmi við þau kjör sem almennt gilda í samskiptum verktaka og verkkaupa viðmiðunarlauna læknanna í veikindaleyfi er reyndar látið ógetið og það væri fróðlegt að komast að því svona fyrirkomulag þar sem skipulag á vinnu hyglir einni fagstétt umfram aðra og jafnvel á kostnað annarra er gamaldags og úrelt fyrirkomulag og ég hlýt að fagna því að hæstvirtur ráðherra með yfirlýsingu hér í dag ætlar sér að taka á því í mínum huga skiptir rekstrarform í heilbrigðisþjónustu ekki máli stjórnvöld eiga að geta valið það eftir því sem henta þykir á hverjum stað og hverjum tíma með hliðsjón af gæðum þjónustunnar og hagkvæmni í rekstri hins vegar verð ég að segja að vitlausasta rekstrarform í heilbrigðisþjónustu er þegar blandað er saman einkarekstri og opinberum rekstri eins og gert hefur verið á st jósefsspítala í hafnarfirði með slíkri samsuðu geta skattborgarar ekkert annað en tapað eins og kemur fram í skýrslu ríkisendurskoðunar jafnvel þótt þjónustan á spítalanum sé góð en hún er allt of dýru verði keypt virðulegi forseti svo að ég snúi mér nú aftur að skipulagsbreytingum í heilbrigðisþjónustu hefur hæstvirtur heilbrigðisráðherra sett starf heilbrigðisstofnana í landinu í uppnám með yfirlýsingum sínum um að hann ætli ekki að fylgja eftir tillögum forvera síns um sameiningu stofnana í heilbrigðisumdæmum það skapar mikla óvissu ég vil benda á að þessar skipulagsbreytingar eru í fullu samræmi við markmið nýju heilbrigðisþjónustulaganna sem samþykkt voru fyrir tæpum tveimur árum þeim er fyrst og fremst ætlað að bæta og samhæfa heilbrigðisþjónustuna í landinu meðal annars með breyttri verkaskiptingu innan heilbrigðiskerfisins einnig átti að draga úr yfirbyggingu fækka yfirmönnum og standa vörð um þjónustuna ég hef þá bjargföstu trú að gengju þessar breytingar eftir yrðu þær til þess að bæta þjónustuna í héraði en ég verð að segja að lokum hæstvirtur ráðherra og virðulegi forseti að ég gat ekki ráðið af skýrslu hæstvirts ráðherra að hann hefði haldbær rök fyrir að halda ekki áfram á þeirri